Frau Präsidentin, liebe Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Dank gilt vorweg den Schattenberichterstattern und auch der Kommission für die wirklich gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten zu diesem Bericht. Wir hatten eine konstruktive Zusammenarbeit, mehrere Schattenberichterstattertreffen, und wir haben tragfähige Kompromisse aushandeln können, die auch im Ausschuss eine breite Mehrheit gefunden haben.

Um was geht es eigentlich in diesem Bericht? Es ging um die Überprüfung der Umsetzung des Mikrofinanzinstruments Progress nach der Hälfte seiner Laufzeit darauf, wie effektiv und nachhaltig neue Existenzen geschaffen werden können, wenn man Arbeitslosen und benachteiligten Menschen einen Zugang zu Krediten ermöglicht, die sie auf Grund ihrer sozialen Situation sonst nicht hätten. Es ging aber auch darum, Ermittlungen zu führen, ob es in diesem Instrument Versäumnisse gibt.

Es startete im Jahr 2010 mit einem Volumen von 205 Millionen Euro, die zunächst aus dem gleichnamigen Programm Progress finanziert wurden. Seit dem Jahr 2013 gibt es eine neue finanzielle Basis namens EaSI, das ist das Instrument für Arbeit und soziale Innovation. Die finanzielle Unterstützung von Progress möglich es, Kreditgebern durch eine breitere Refinanzierung mehr Kredite an Personen mit höherem Ausfallrisiko zu vergeben.

Progress ist es ein funktionierendes sozialpolitisches Instrument und bewirkt etwas gerade in den Zeiten der Finanzkrise.

Es unterstützt den Existenzaufbau und den Existenzerhalt.

Arbeitslose erhalten eine Chance und können einen Betrieb gründen, der Steuern zahlt und Beschäftigung schafft. Das ist billiger als Transferleistungen auszuzahlen. Die Vorgaben bei der Kreditvergabe wurden nahezu erfüllt.

Zu den Zielgruppen konnten wir Folgendes feststellen Manche Kollegen wollten die Anzahl der Begünstigten weiter fassen, was andere angesichts der geringen finanziellen Mittel von lediglich 205 Millionen Euro problematisch fanden. Hier wurde aus meiner Sicht ein brauchbarer Mittelweg gefunden.

Damit erreicht Progress die Vorgabe von 40 nicht ganz.

Weniger gut wurden benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten erreicht. Außerdem konnten wir feststellen, dass für die Datenerhebung entwickelte Indikatoren oft unpassend und unzureichend detailliert waren und wir zu wenig über die Bedürfnisse und Überlebensraten der Kleinstunternehmen wissen. Wir konnten außerdem feststellen, dass Unternehmen der Sozialwirtschaft weniger gut mit Krediten versorgt werden konnten. Das Problem wurde bereits erkannt. Unter EaSI ist die finanzielle Ausstattung von Sozialunternehmen signifikant verbessert worden. Allerdings fehlt für diese Unternehmen heute das spezifische Programm der Kreditvermittler.